A eso lo llamamos cultura de la seguridad. Y lo que necesitamos ahora mismo en la Unión Europea es una cultura de la seguridad del bien público, para lo cual es necesaria esa Directiva horizontal, que no sectorial por fragmentada, mediante la que se proteja el anonimato de los denunciantes y se les dé asistencia jurídica específica, psicológica e incluso económica. Hay muchos casos sin casuísticas, no solamente los que se han nombrado —a todos los cuales reconozco precisamente esa heroicidad de la defensa del bien público—, sino también otros más anónimos, como ha ocurrido en mi país Ana Garrido, Luis González Segura, personas que han perdido su trabajo, su salud, sus vidas, precisamente por creer en el bien público y denunciar la corrupción y los abusos. Y no querría terminar sin recordar y rendir homenaje a quien, con su experiencia en el Comité Económico y Social Europeo, Moisés Bermejo —va por ti—, fue víctima precisamente de su honestidad y valentía como funcionario a la hora de denunciar corruptelas y abusos dentro de las propias instituciones europeas.